Señora Presidenta, señor Tajani, la situación es clara la Unión Europea necesita garantizar el suministro de tierras raras, pero nos enfrentamos a una competencia cada vez más dura en este mercado.

Estamos debatiendo, pues, una cuestión decisiva para el conjunto de la economía europea, que, desde luego, hay que abordar desde la cooperación con los países que disponen de reservas, pero también, y sobre todo, desde la investigación, el desarrollo y la innovación. Se ha dicho invertir en ID es fundamental para abordar los desafíos tecnológicos que implica el encontrar técnicas de extracción más eficientes, la búsqueda de materias primas sustitutivas para reducir la dependencia o, lo que es importantísimo, el reciclaje, las llamadas minas urbanas, que pueden ser una importante fuente de obtención de materias primas para la Unión Europea.